En primer lugar, me gustaría decirle que todos hemos debatido aquí con respeto y le pediría a usted exactamente lo mismo. En segundo lugar, le pediría también que estuviera en todos los debates en los que en esta Cámara hemos hablado de la igualdad, de la discriminación y del sufrimiento que viven muchas mujeres en el mundo, incluidas las niñas y mujeres de otros mundos, y en los que se ha hecho referencia a la mutilación genital.